Aber die letzte Wortmeldung von Frau Beigneux veranlasst mich dann, ein paar Sachen klarzustellen. Das, was wir jetzt diskutieren, ist eine notwendige Weiterentwicklung des bisherigen Mechanismus, der, wie es von manchen völlig richtig gesagt wurde, ursprünglich konzipiert war, um bei Naturkatastrophen zu reagieren, und Naturkatastrophen treten Gott sei Dank jedenfalls bis dato nicht gleichzeitig in ganz Europa auf, sodass also dieser Subsidiaritätsmechanismus funktioniert hat. Ich habe das immer wieder auch in meinen unterschiedlichen Zuständigkeiten als Kommissar in den letzten zehn Jahren sehen können. Jetzt sind wir konfrontiert mit einer Katastrophe, die quasi alle Mitgliedstaaten umfasst, und daher sind ihre Möglichkeiten, anderen zu helfen, begrenzt.

Es kann gar nicht davon die Rede sein, dass irgendwelche Kompetenzen hier den Mitgliedstaaten entzogen werden sollen.

sehr intensive und engagierte Arbeit in all den vergangenen Monaten.